kožešinových farem, to znamená chování zvířat pro kožichy, což je dneska velmi silné téma třeba v zemi, odkud pocházím, v České republice. Bylo by dobré, kdyby tato věc byla jednotně upravena v rámci celé Evropské unie.